Va avea loc astfel o perioadă de tranziție în timpul căreia competențele relative acordurilor bilaterale de investiții între statele membre și țările terțe vor fi transferate la nivel european. În acest context, consider că adoptarea unei proceduri de tip comunitar pentru verificarea și revizuirea acordurilor bilaterale de investiții este preferabilă unei formalități interguvernamentale. Rolul de aduce la bun sfârșit realizarea transformărilor trebuie să i revină Comisiei Europene, și nu statelor membre, pentru a garanta protejarea interesului comun. Prin urmare, executivul european trebuie să garanteze atât siguranța juridică pentru investitorii ce urmează a fi afectați de procesul tranzitoriu, cât și condițiile echivalente de investiții pentru companiile provenite din toate statele membre ale Uniunii Europene.